È l'ultimo dibattito con un Primo ministro capo di governo sul futuro dell'Europa. Credo che sia stato molto importante per tutti quanti noi, come parlamentari europei, essere protagonisti di questa fase preparatoria, di questo confronto sul futuro dell'Europa. Porterò i risultati di questo lavoro di questi dibattiti al prossimo Consiglio europeo in Romania, il 9 maggio, e colgo l'occasione per ringraziare tutti i parlamentari che hanno partecipato a questi dibattiti, rendendoli vivaci, diversi dal solito.

Grazie ancora e buon lavoro a tutti e buona campagna elettorale e buona Pasqua.